Und wir waren uns alle einig darüber, dass die Datenerhebung des Fischereisektors, aber auch der Freizeitfischerei und der Aquakultur eine wichtige Basis dafür ist, um die gegenwärtige Situation der sprich der Bestände, einschätzen zu können. Wir sind dabei und machen Mehrjahres Mehrartenpläne für die Ostsee, wir sind jetzt bei der Nordsee, gehen weiter in den Westostatlantik und dann nachher auch ins Mittelmeer. Und dafür ist es absolut notwendig, dass wir wissenschaftlich basierte Daten zur Verfügung haben. Da müssen alle mitarbeiten, alle Stakeholder, die sozusagen in dem System mit eingebunden sind. Da spielt der Sektor eine ganz entscheidende und große Rolle, sprich die Berufsfischerei. Sie ist natürlich sowieso verpflichtet, die Daten über ihre angelandeten Fänge zu dokumentieren und auch an die zuständigen Stellen zu geben. Aber wir wollen das auch für den Bereich der Freizeitfischerei in Angriff nehmen. Das ist in zunehmendem Maße ein Sektor, mit dem wir uns auseinandersetzen, weil er erstens eine große ökonomische Bedeutung hat, aber zweitens natürlich auch die fischereiliche Sterblichkeit von unterschiedlichen Fischarten eine ganz entscheidende Rolle spielt.

Im Bereich der Aquakultur möchte ich sagen, dass das hier natürlich auch sehr entscheidend für die Versorgung der Bevölkerung mit Fisch und Fischprodukten ist. Europa ist der größte Importmarkt der Welt. Wir können nur ungefähr ein Drittel mit eigenem Aufkommen realisieren und unsere Bevölkerung, unsere Kunden, versorgen. Alles andere sind Importe. Deshalb legen wir auch in besonderer Weise auf den Bereich der Aquakultur, der Kreislaufwirtschaft ein großes Augenmerk. Aber dazu brauchen wir natürlich auch Daten. Richtig, Herr Kommissar, Sie haben das angesprochen Es ist notwendig, dass wir die Gemeinsame Fischereipolitik, die Grundverordnung, in der Zukunft noch exakter durchsetzen können.

Die können sie sicher auch alleine mit ihren Forschungsschiffen erheben, aber nicht in solchem Umfang, wie wenn wir die drei Sektoren miteinbeziehen das heißt, die Berufsfischerei, die quotierte Fänge bringt, aber auch unquotierte Fänge, die Freizeitfischerei, die auch letztendlich ihre Daten angeben muss, und bei der Aquakultur soll es in besonderer Weise der Marinebereich sein, das heißt, die Aquakultur, die in den Küstenbereichen stattfindet, dass wir dort die Daten haben, um auch die Rückkopplung zu bekommen, welche Auswirkung es tatsächlich auf das Ökosystem hat. Die Interaktion zwischen den einzelnen Spezies spielt dabei auch eine Rolle. Insofern, muss ich sagen, haben wir gute Ergebnisse erzielt, haben uns als Parlament auch gegenüber dem Rat soweit durchgesetzt, dass die delegierten Rechtsakte klar definiert sind Wer hat welche Aufgabe zu erledigen? Da ist eindeutig klar, dass die verpflichtende Datenerhebung für den Bereich der offenen See gilt und die Schwellenwerte dort festgelegt sind. Das wird als Durchführungsrechtsakt sozusagen gemeinsam zwischen Rat und Kommission entschieden, und die delegierten Rechtsakte bleiben sozusagen mit der Einspruchsmöglichkeit des Parlaments alles, was die Grundverordnung betrifft. Herzlichen Dank nochmal allen Beteiligten.